Herr Präsident! Die im Juni 2012 in Rio stattfindende Konferenz der UN über nachhaltige Entwicklung reiht sich in eine historische Reihe von Umwelt und Nachhaltigkeitskonferenzen ein. Nach jeder Konferenz waren wieder neue Ziele im Zeichen einer nachhaltigen Entwicklung definiert worden. Es ist bereits einiges erreicht worden. Doch unsere Anstrengungen müssen weitergehen. Thematisch wird es zwei Schwerpunkte geben erstens im Kontext nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung. Es muss sichergestellt werden, dass Ressourcen schonender Umgang mit der Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung vor allem der Entwicklungs und Schwellenländer Hand in Hand gehen. Zweitens die institutionellen Rahmenbedingungen nachhaltiger Entwicklungen. Mittel und Wege müssen gefunden werden, damit nachhaltige Entwicklung Realität wird.